Es un problema que tiene, como sabe usted, una importancia terrible. A veces es una auténtica tragedia, desde luego para los jóvenes que ya no viven, sino que sobreviven, porque tienen rotas sus ilusiones, tienen rotos sus proyectos personales, tienen rota la capacidad y la esperanza de tener un futuro y de ser ciudadanos. Por eso, como decía la señora Berès, probablemente no tengamos que hablar ya tanto del mercado, de la oferta y la demanda. Estamos hablando de derechos fundamentales que están siendo rotos, no de una manera coyuntural, sino de una manera estructural, preparando un drama de consecuencias inauditas, también para nuestra sociedad.

Por eso, señor Comisario, yo creo que, sobre todo para los países, esos que han visitado sus equipos, esos países que tienen ya un problema inmanejable, este ya no es un tiempo de palabras, sino que debe ser un tiempo de acción. Porque el futuro de esos jóvenes es nuestro futuro, o su carencia de futuro va a ser nuestra ausencia de futuro. Señor Comisario, el tiempo de la acción significa hablar no solo de palabras, de programas, de recomendaciones, sino de medios, de instrumentos, de medidas concretas. Tenemos ocho países que no tienen capacidad.

No pueden llegar ni siquiera a los programas comunitarios porque no pueden cofinanciarlos.